Evident că trebuie să existe un balans între responsabilitatea informației pe care o dăm.

Dar, răspund colegului care spunea că nu a fost cuprinsă și responsabilitatea jurnaliștilor, la punctul 2 raportoarea subliniază că este nevoie de o responsabilitate comună a legiuitorilor, a jurnaliștilor, a editorilor, a mass mediei în general. Deci există o prevedere la articolul 2 și este bine că e așa.